Az uniós GMO engedélyezési rendszer az elővigyázatosságra, még egyszer hangsúlyozom az elővigyázatosság elvére kell, hogy épüljön. S ennek megfelelően a génmódosított termékek biztonságáról az engedélyezés előtt kell meggyőződni.

Az elvégzett kockázatértékelés kapcsán ugyanis a következő hiányosságok tapasztalhatók s nem akarok itt kémiai dolgokba belemenni, de azért egyszeres módosítások adatai alapján határozták meg az argonómiai és fenotipikus karakterisztikát vizsgálva ez a génmódosított kukorica különbözött a hagyományos párjától.